Predsedujoči, hvala lepa za dano besedo. ja, glejte, razprava o amandmajih je točno to, razprava o amandmajih, in ne vidim razloga, zakaj tekom razprave se ne bi mogla tudi vsebina malenkostno, popraviti. To niso zabetonirane zadeve. Jaz mislim, ministrica, smo se že parkrat našli, ne, na polovici poti, mi smo opazili, da ste tu bili morebiti, recimo temu, površni, da niste takoj dali nekega dostavka takoj. Mi pa smo mogoče bili površni v smislu te časovnice teh treh mesecev, ker pol res pride do nekega, ne, nelogičnosti. Zato zdaj ta popravljena verzija, za katero pa, ne, spoštovani, koalicijski poslanci, jo lahko podprete. Se pravi, glasilo se bo, da "minister, pristojen za pravosodje, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi naznanilo dejstva začetka delovanja evropskega javnega tožilstva takoj, ko Ministrstvo za pravosodje prejme obvestilo s strani Evropske komisije". Se pravi, to smo zdaj rešili to zagato, v dikciji, hkrati pa seveda je pa tisti naš dostavek, ne da pa seveda poročilo ne državnemu zboru, pa še seveda, ostaja, ker se nam zdi, še enkrat, pomembno, da poslanci, ne, imamo ta dodatni vpogled tega poročila, da vidimo, kako so bili, postopki izvedeni, so bili transparentni. In še enkrat poudarjam, so bili kandidati res kompetentne osebe. Glejte, vseeno gre tudi za ugled Republike Slovenije, v vsej Evropski uniji. In jaz mislim, da kandidati, ki jih pošiljamo v evropske institucije, ravno z svojo strokovnostjo, in preteklimi strokovnimi izkušnjami so tisti najboljši, garant, da, se bo naša naša, kvaliteta pravosodnih delavcev tudi na območju Evrope krepila, ker, poročila, ne, poročila, kot zadnjo poročilo Evropske komisije Justice Scoreboard še vedno, kažejo, da je percepcija slovenske javnosti še vedno zelo zelo, v smislu zaupanja v v slovensko pravosodje zelo slabo, povsem na repu. Tako da tukaj ta naša poanta, ne, dajmo pustiti dajmo pustiti, to, to poročilo do te hiše, da ga lahko poslanci pregledamo. In še enkrat, ne gre za za nikakršne pritiske, ne, pač hočemo tukaj, ne, aktivno sodelovati, pri pri tem, pravim, naboru vsaj, prek tega poročila. Tako da, še enkrat, koalicijski poslanci zdaj imate to modificirano verzijo amandmaja. Dajte ga podpreti. In kot sem rekel, naša podpora temu zakonu je tudi zdaj odvisna od te vaše pripravljenosti sprejemati kvalitetne in dobre amandmaje. Hvala.